fimmtíu og fjögur nítján hundruð níutíu með síðari breytingum með þessu frumvarpi eru áformaðar breytingar á lögum um innflutning á dýrum sem í megindráttum er ætlað að einfalda málsmeðferð stytta málsmeðferðartíma og skýra einstök ákvæði laga um innflutning dýra með þessu frumvarpi er lagt til að ákvörðunarvald um innflutning gæludýra sem ekki teljast til nýrra dýrategunda eða erlendra stofna tegunda sem hér eru fyrir færist frá landbúnaðarráðuneytinu til yfirdýralæknis sem um langt árabil hefur haft á hendi sérfræðiverkefni sem lúta að innflutningi dýra ákvörðunum yfirdýralæknis má skjóta til úrskurðar ráðherra verði frumvarpið að lögum með frumvarpinu er áformað að

breytingu á lögum um innflutning dýra árið tvö þúsund og tvö sem hafði að markmiði að auðvelda innflutning á svínum og erfðaefni þeirra láðist meðal annars að breyta skilgreiningu laganna á einangrunarstöð af þeim sökum eru lögin ekki eins skýr um innflutning svína og æskilegt væri ég vil hins vegar leggja áherslu á að með frumvarpinu er ekki verið breyta reglum um innflutning svína efnislega loks skal nefnt að frumvarpið fellur að nýútkominni áætlun um einföldun regluverks og stjórnsýslu í landbúnaðarráðuneytinu virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og annarrar umræðu